Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland hat gestern vor den Vereinten Nationen erklärt, dass die Verteidigung der Sicherheit Israels zur Staatsraison der Bundesrepublik Deutschland gehört. Ich möchte mich dem ausdrücklich aus politischen und moralischen Gründen anschließen. Aber diese Stellungnahme, diese Verteidigung der Sicherheit Israels bedeutet nicht, dass wir zu Unrecht, das von Israel ausgeht, schweigen dürfen.

Frau Vizepräsidentin, ich schätze Ihre Arbeit hoch und möchte Sie ausdrücklich dafür loben.

Ich will lieber eine Lösung im Rahmen von Verhandlungen. Aber wenn Israel sich weiter so verhält, wie es das gegenwärtig tut, dann wird es zu einer einseitigen Anerkennung Palästinas kommen. Ich muss sagen, die Palästinenser haben ein Anrecht darauf, dass sie in Würde leben können, und ihre Würde muss sich ausdrücken in einem von der internationalen Gemeinschaft anerkannten Staat. Israel in sicheren Grenzen, Palästina in sicheren Grenzen, beide partnerschaftlich zusammenlebend. Aber hören wir endlich auf, immer wenn der Siedlungsbau weitergeht, diesen mit allzu zurückhaltenden Worten zu begleiten, wir müssen ihn nachdrücklich kritisieren, wir müssen ihn verurteilen!